Madame la Présidente, c'est à mon tour de remercier l'ensemble de mes collègues, et j'espère que la Commission européenne a noté la très belle unanimité des groupes, de tous les groupes politiques du Parlement européen

Ce rapport est un rapport collectif que nous avons élaboré ensemble, et le vote de demain, qui sera celui du Parlement européen, sera un signal très fort adressé à la Commission européenne pour que les avancées que nous attendons interviennent dans les meilleurs délais possibles. Les régions ultrapériphériques, pour l'essentiel, à part la Guyane, sont des îles.

avancées vis à vis des régions ultrapériphériques ont été enregistrées, mais nous savons tous aujourd'hui et cela a été souligné par nombre de mes collègues que les potentialités de développement futur pour les RUP se situent dans la création d'une haute valeur ajoutée,

C'est pourquoi il faut que cette transversalité dont je parlais joue et qu'au moyen des programmes horizontaux, nous puissions avoir accès à un certain nombre d'instruments nouveaux.